Hvala lepa za besedo. jaz moram reči, da imam danes ob tej razpravi kar en cmok v grlu pa kamen v želodcu pa, bom kasneje povedala zakaj . Na začetku bi mogoče za uvod samo, o tem, kaj je bil pravzaprav povod tega poslanskega vprašanja. Zasavski poslanci smo se z dobili z direktorico zdravstvenega doma, ki je imela eno zagato, ob eni priložnosti, ko je, ponoči zdravstveno osebje potrebovalo tudi, pomoč centra za socialno delo in takrat je nekako prišlo do tega, da niti ona niti, ostali prisotni niso vedeli, na koga se naj obrnejo. takrat smo takoj ministrici zastavili vprašanje, kako je s tem, nam je dala odgovor, tudi smo direktorico obvestili, tako da smo to zagato takrat pravzaprav rešili, je pa kolega Siter v svojem poslanskem vprašanju potem, malo razširil v bistvu celo zadevo, in sicer, na kakšen način je organizirano delo socialnih delavk in delavcev na terenu, na kakšen način in kje je geografsko na voljo štiriindvajseturna služba, in prav je pravzaprav, da se pogovarjamo tudi o tem, kar, moram reči, da sem bila tudi sama presenečena, očitno tudi ljudje, tudi tisti ljudje, ki bi morali vedeti, niso z vsem, na tekočem in obveščeni in je prav, da se širi ta zavest. zdaj, danes je malo brezpredmetna razprava o prejšnji ministrici, o zaposlovanjih, o raznih odnosih z javnostmi, nas mora pravzaprav danes zanimati, kaj prinaša reorganizacija, ali in, koliko več je oziroma bo terenskega dela, pač v navezavi na zaznavanje nasilja. Jaz sem prepričana, da ministrica bo, to je tudi obljubila, da bo v bistvu skrbno spremljala kar se, zdaj po novem dogaja na tem področju in, obljubila je, da bo pravzaprav nas tudi o tem obveščala, tako da ne dvomim, da ne bomo na tem področju, zelo hitro, zelo na tekočem, je pa res, da je treba pustiti času čas, ne. zdaj, tudi v nekem podjetju, če uvajaš neke spremembe, reforme, seveda čez noč ne bo vse teklo gladko in čez noč ne bodo vidni rezultati, za rezultate je vedno potrebno počakati nekaj mesecev, če ne še, celo dlje. Jaz že nekaj let spremljam projekt Botrstvo pa verjamem, da nisem edina. Včeraj, ko sem se, vozila, sem ravnokar sem poslušala zgodbo o enem dekletu, ki je od rane mladosti v družini doživljalo grozljivo nasilje . moram reči, da sem ena izmed tistih srečnic, ki se z nasiljem v družini, pa verjetno tudi širše, nikoli nisem srečala in morda zato tudi imam tako ničelno toleranco pravzaprav do tega, ker, ker mi je nerazumljivo, da se kaj takega lahko dogaja še posebej v družinah. to dekle je trpelo nasilje s strani očima in zadeva je šla tako daleč, da je dejansko videla , kako je očim prej njenimi očmi mamo tudi ubil. Deklica je potem, pristala v rejništvu in, njena zgodba je izjemno, izjemno žalostna. Zakaj vam to pripovedujem? Ker ta izvorni greh, o katerem mi pravzaprav govorimo in ki je prava težava, leži v nas Slovencih in verjamem, da nikomur ni prijetno o tem govoriti na glas, ampak to je naša težava. vse te, situacije, s katerimi se srečujejo centri za socialno delo in njihove delavke, vseh teh situacij ne bi bilo, če v naši družbi ne bi bilo toliko nasilja in če mi to nasilje pravzaprav ne bi imeli, eno tako prav neverjetno toleranco. Zdaj, policijske statistike niti niso tako grozljive. Ampak vemo, zakaj. Zato, ker večina žrtev dejanj ne prijavlja. Pa ni težava samo v tem, da žrtve ne prijavljajo dejanja, težava je tudi v tem, da tudi mi ostali ne reagiramo na nasilje. Jaz sem pobrskala, ker me zelo zanimalo, kako bi se dalo najti mogoče kake neformalne podatke in sem naletela potem na eno zelo, zelo, zelo široko anketo s področja nasilja, ki je dala takele podatke: triinsedemdeset odstotkov Slovencev se je v življenju, v svoji primarni družini srečalo z nasiljem. Triinsedemdeset odstotkov. Nas devetdeset tukaj noter sedi. To pomeni takole: lista Marjana Šarca pa še majčkeno vas tukajle zraven tega ni doživela, vsi ostali, ki sedijo v dvorani pa so doživljali nasilje. Triinsedemdeset odstotkov Slovencev, od tega v odrasli dobi enainsedemdeset odstotkov Slovenk. Žensk. od tega nasilja se pa potem to naprej razdeli, da je triinšestdeset odstotkov psihičnega, ki je ravno tako hudo kot fizično, triinšestdeset odstotkov fizičnega, sedem odstotkov ekonomskega, pet odstotkov spolnega. In mislim, da moramo predvsem tu imeti Slovenci en zelo dolg pa zelo pošten pogovor sami s sabo. Namreč, CSD je tisti zadnji, ki pravzaprav mora to problematiko reševati. mi, če statistika taka, saj tisti, ki živite, živimo v blokih smo potem zagotovo že kdaj slišali kake krike, videli kako neprimerno obnašanje, pogovor, kakšno zaušnico, sigurno smo bili priča temu, pa smo reagirali? Smo ponudili pomoč? Smo prijavili? Nismo, ne. In če bi mi kot družba, kot taka, imeli res nično toleranco do nasilja, potem CSD imel bistveno, bistveno, bistveno manj dela, ker teh triinsedemdeset odstotkov je v mojih očeh grozljivih in, ne bojo nam pomagale razne akcije proti nasilju žensk, Ljubil, ubil te bom in tako naprej. Dokler mi res sami pri sebi ne bomo razčistili, da nasilje ni sprejemljivo na nikakršen način in nikjer. Torej, jaz danes nimam nobene univerzalne rešitve v tej razpravi, jaz sem vam želela res samo to izpostaviti, da sem, zazrimo se najprej vase kot družba, reagirajmo na nasilje, izobrazimo tudi žrtve oziroma potencialne žrtve, opolnomočimo jih, pomagajmo jim in potem kot zadnji pride na vrsto šele CSD. in če bomo vsi v tej verigi res storili to, kar je treba, jaz upam, da ne bo več potreb po takih razpravah, kot jo imamo danes tu, in mogoče res totalno idealistično upam, da nekoč v prihodnosti CSD na tem področju celo ne bo imel nobenega dela , ampak to je predvsem stvar vsakega posameznika, nas tukaj noter pa še posebej, ker smo mi predstavniki ljudstva, ki nas je volilo. To je to. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima Soniboj Knežak, za ...